Madame la Présidente, à ce stade de notre débat, je vais forcément être amenée à répéter ou à appuyer certaines des choses qui ont été dites précédemment. Mais je voulais également dire, à l'instar de plusieurs de mes collègues, que les problèmes auxquels nous avons à faire face, auxquels l'ensemble de l'Union européenne a à faire face actuellement, ne peuvent être résolus par aucun État membre tout seul. Aucun État membre ne doit se trouver seul face aux défis qui se posent à lui et qui, encore une fois, à mon sens, se posent à l'ensemble de l'Union européenne. C'est donc vraiment à une capacité de l'Union européenne à s'organiser et à faire face de manière commune, de manière solidaire, que j'appelle. Je crois que le temps est vraiment venu, maintenant, de poser les jalons d'une véritable politique européenne de l'immigration et de l'asile. Il y a eu, il y a plus d'un an, un pacte européen de l'asile et de l'immigration qui avait été adopté. Le temps est venu maintenant, je pense, de le décliner de manière très concrète.

nous avons entendu un certain nombre de préconisations qu'elle faisait. Je voulais revenir dessus et appuyer très fortement certaines de ses propositions.

Il faut renforcer les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers de l'agence Frontex, lui permettre de soutenir de manière plus appuyée les opérations Hermes et les opérations Poséidon. Oui, il faut des moyens financiers supplémentaires, additionnels pour les États membres qui sont confrontés, je dirais, en premier lieu, aux

Et ce sera là l'expression financière de notre solidarité. Oui, il faut nouer des relations de coopération plus étroites avec les États de la rive sud de la Méditerranée, les accompagner, bien sûr, les aider, trouver des instruments. Mme la commissaire évoquait je crois qu'elle est allée en Tunisie pour en parler les partenariats de mobilité. Oui, il faut renforcer ces instruments dans un esprit de responsabilité, dans un esprit de solidarité, mais également dans un esprit précis et concret.